Frau Kommissarin, Sie haben dieses Abkommen, das bisher besteht, vorgestellt, und Sie haben auch darauf hingewiesen, dass es durchaus Fortschritte gibt.

Es ist ganz eindeutig, dass das ein Ungleichgewicht darstellt. Wir waren mit einer kleinen Delegation im Frühjahr dieses Jahres in den USA und haben dort auch verhandelt. Man hat uns dort gesagt Wenn Ihr mehr Marktzugang wollt, dann müsst Ihr aber gleichzeitig auch mehr Nachtflüge zulassen und auch zusehen, dass die Lärmbestimmungen anders gehandhabt werden. Wir haben dann erklärt, dass das bei uns eine Frage der Subsidiarität ist.

Im Grunde genommen kann man über weitere Dinge nur verhandeln, wenn wir ungefähr einen Gleichstand haben.

Wettbewerb Da ist noch einiges, was zu wünschen übrig lässt. Was die Sicherheit angeht, da komme ich jetzt gleich zu den Daten Die Amerikaner haben eine andere Vorstellung von Datenschutz und Schutz der Privatsphäre, als wir das haben. Wir wollen zu Recht auch unseren Schutz der Privatsphäre respektiert wissen. Wir haben uns in den USA bodyscanner angesehen.

Bei uns wäre das überhaupt nicht vorstellbar. Wir wollen auf jeden Fall, dass die Privatsphäre geschützt wird, dass Daten geschützt werden. Das muss respektiert werden.